Señor Presidente, la Cumbre de París plantea el gravísimo problema del recalentamiento global del planeta. Ciertamente, el control del clima y de los elementos artificiales que lo alteran es de decisiva importancia para la vida en la tierra. Pero este problema no solo tiene soluciones técnicas, porque es un problema político y de civilización. Si particularmente los países desarrollados siguen persiguiendo un crecimiento industrial y económico sin tregua iremos igualmente al desastre colectivo. Pronto, muy pronto, deberemos plantearnos nuestro ideal de desarrollo. Si el bienestar de la humanidad debe ser sostenible no podemos basarlo en el crecimiento constante sino en un desarrollo, global para cada uno y sostenible para todos, que no busque solo acrecentar la riqueza sino que quiera mantenernos a todos en el bienestar, es decir, en el conocimiento, la belleza y la bondad.